Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'introduzione della Tobin tax, la tassa sulle transazioni finanziarie, è stata un atto di grande coraggio volto a invertire la tendenza di un'imposizione fiscale tutta concentrata sui redditi da lavoro e sui consumi. Con questo ulteriore atto, oggi in votazione, dopo i precedenti voti del 2010 e del 2011, l'Unione europea dimostra di saper vincere gli egoismi nazionali, come quello inglese, e compie un altro atto di coraggio che pone l'Europa all'avanguardia rispetto al resto del mondo e che costituisce un concreto atto di regolamentazione antielusione dei mercati finanziari, i quali hanno goduto fino ad oggi di libertà e spazi di movimento troppo ampi ai danni delle economie degli Stati e dei loro cittadini.